sem hann hefur verið að aðstoða íslensku orkufyrirtækin í sinni orkuútrás þá hefur hann leitt hugann að þeim málum sem tengjast viðkomandi ráðuneyti sem hann veitir forstöðu það er málefnum iðnaðarins og kannski ekki síst byggðamálum hann hefur gefið sér ágætan tíma til að viðra þá hugmynd og þau tækifæri sem felast í stofnun netþjónabúa vítt og breitt um landið sem valkost til að efla atvinnulíf á viðkomandi stöðum og ég ætla ekkert að draga úr því að það getur vissulega verið áhugaverður kostur að byggja upp netþjónabú vítt og breitt um landið aðdragandi að þeim spurningum sem ég ætla að varpa fram voru þau orð sem hæstvirtur ráðherra viðhafði í þinginu um daginn þar sem hann sagði að ráðuneytið og stofnanir þess ættu nú í samstarfi við tíu sveitarfélög um könnun á stofnun netþjónabúa og ég er í framhaldi af þessum orðum að velta fyrir mér hvaða tíu sveitarfélög eru þetta nú er það svo að ég er viss um að það eru mun fleiri en tíu sveitarfélög vítt og breitt um landið sem hafa varpað fram þeirri hugmynd að stofna netþjónabú til að styrkja atvinnulíf á viðkomandi svæðum það er því spurning um það hvort þau sveitarfélög utan þessara tíu sem hafa vissulega hugmyndir um það að efla atvinnulífið með þeim hætti með stofnun netþjónabúa hvort þau eigi greiðan aðgang að þeirri vinnu sem nú er í gangi á vegum ráðuneytisins í samstarfi við þessi sveitarfélög og hvort þau verði raunhæfur valkostur í þeirri vinnu sem nú á sér stað í ráðuneytinu og hjá undirstofnunum þess einnig er vert að hugsa það hvort hæstvirtur byggðamálaráðherra össur skarphéðinsson sé með byggðagleraugun uppi þegar þessir valkostir eru skoðaðir því það er þannig að í kjölfar gríðarlegs niðurskurðar á þorskveiðiheimildum vítt og breitt um land eru mjög mörg samfélög sem glíma við mikla erfiðleika í kjölfar þeirrar arfavitlausu ákvöruðnar sem ríkisstjórnarflokkarnir tóku að skerða þorskstofninn svo mikið sem raun ber vitni og það er spurning hvort hægt sé að koma til móts við sveitarfélögin sem glíma við þann vanda meðal annars með því að skoða möguleika á uppbyggingu netþjónabúa því hef ég hæstvirtur forseti lagt fram eftirtaldar spurningar til iðnaðarráðherra um netþjónabú fyrsta er flutningsgeta raforku nægjanleg í þeim sveitarfélögum þar sem hugsanlega er að uppbygging netþjónabúa geti hafist ef svo er ekki á hvaða svæðum hamlar ónóg flutningsgeta